Din acest punct de vedere, reformarea Frontex este fundamentală și trebuie susținută. Unul din aspectele în care Frontex suferea cel mai mult este protecția drepturilor fundamentale, garanțiile de securitate și de protecție a emigranților. Cred că textul de compromis aduce îmbunătățiri substanțiale în acest domeniu. Cel mai important este ca aceste noi reguli să fie corect aplicate și, de aici, nevoia de transparență din partea Frontex în fața Parlamentului European.

Practic, prin aceste analize de risc vom putea avea date obiective și corecte despre problemele reale care există în spațiul Schengen. În acest fel, vom evita evaluările strict politice și subiective, așa cum se întâmplă în prezent în cazul aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen.